Si, además, la señora Comisaria consigue que una única posición, que es la que tenemos, tenga una sola voz y no veintisiete como pudo pasar en Copenhague, también perfecto.